Señor presidente, los movimientos sociales, activistas y organizaciones que luchan por la justicia social se enfrentan a un entorno cada vez más represivo en muchos países de Europa. Lo estamos viendo a diario en Hungría, en Polonia, en Bulgaria o en Francia mismamente. En España, el Gobierno del Partido Popular aprobó en 2015 la ley mordaza, una ley que vulnera los derechos de reunión y de protesta pacífica, una ley que nos da miedo a todos y todas las ciudadanas que defendemos un sistema plural. ¿Se imaginan un país donde los tuiteros son juzgados y encarcelados por la Audiencia Nacional?

Es España, y ya hace tiempo que lo viene denunciando Amnistía Internacional. La participación política y la libertad de expresión son señales de salud democrática. Que la sociedad civil pueda intervenir en las decisiones políticas a través de sus propuestas, pero también a través de la protesta, construye un sistema político de mayor calidad democrática. Porque en democracia cuantas más son las voces que se escuchan mejores son las decisiones.